virðulegur forseti mér finnst nú að við háttvirtur þingmaður séum í öllum eða mörgum atriðum sammála að minnsta kosti hvað þetta varðar ég held að það eigi að vera okkur til mikillar umhugsunar að

hinir ýmsu aðilar hafa hér á víxl getað tekið eins og það er kallað stöðu með og stöðu á móti krónunni í gjaldeyrisbraski og haft í ávinning af því gríðarlegar fjárhæðir trúlega tugi milljarða í það minnsta á hverju einasta ári í mörg undanfarin ár þeir fjármunir vaxa ekki á trjánum þeir duttu ekki ofan af himninum og í lok dagsins þá þarf einhver að greiða hagnaðinn til spákaupmannanna hagnaðinn sem þeir höfðu af því að hafa að leiksoppi þessa tilraun okkar hér til þess að halda úti þessari flotmynt og ég vil leyfa mér að efast um að með þá sáralitlu fjármuni sem við erum að tala um að við fáum frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og hugsanlega nágrönnum okkar hér á norðurlöndunum séum við í neitt betri aðstöðu til þess að glíma við spákaupmenn á markaði því ég er hræddur um að þeir hafi í rassvasanum umtalsvert meira heldur en einhverja fjóra til fimm milljarða dollara

trú á því að við með þá litlu varasjóði sem við nú höfum yfir höfuð getum rekið hér peningamálastefnu sem byggir á því að koma krónunni á flot aftur